Tout d'abord, parce que cette proposition débouche sur un texte contestable vis à vis du principe de dégressivité proportionnelle. Le principe de démocratie représentative se trouve ici heurté par une solution qui est, certes, pragmatique mais qui n'est pas équitable. Ensuite, parce que le texte proposé est paradoxal à bien des endroits.

On peut donc en déduire que ce qui est proposé maintenant ne l'est pas. Enfin, l'objectif des rapporteurs de réunir un consensus autour de ce compromis ne sera probablement pas atteint, même si je me doute qu'il ne recueillera pas l'unanimité des membres au Conseil. Pour conclure, je crains, hélas, que les électeurs ne soient pas dupes de ce genre d'arrangement.